Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Pani Minister!

Nie łudźmy się, że osiągniemy natychmiastowe sukcesy.

Jeżeli chcemy osiągnąć ten cel, to musimy zjednać sobie największe państwa, największych emitentów.

Powinniśmy też skupić się na realizacji tych celów, które już zapisaliśmy w pakiecie ekologicznym Unii Europejskiej.

Jeżeli znów zapiszemy takie zobowiązania, których nikt nie zrealizuje, będą to martwe zapisy, tylko na papierze. Jednocześnie musimy skierować nasze zainteresowanie w kierunku tych krajów, które mają bardzo słaby rozwój gospodarczy i słabo rozwinięte gospodarki.